Na sliki je mlajši dekle, ki ima rjave lase, ima daljše, ima pa tudi frufru do nivoja oči. Ima zelo temne oči in pa tudi ima temnejšo polt. Ustnic nima tako izrazitih in je postavna. Na sliki je moški, rekel bi, da je poslovnež, sar, saj je oblečen v rekelc in srajco. Ima očala, je nasmejan, je svetlejše polti, ima veliko čelo in pa ima malo las in zelo kratkih. Ima tudi dokaj močne obrvi in pa velika ušesa. Na sliki je moški, ki predvidevam, da je vojak, saj ima vojaško čepico in pa broško. Ima temnejše lase, kratko postrižene, ima tudi temnejšo polt, zelene oči, zelo izrazit nasmeh z veliko gubami in pa srednje velika ušesa. Na sliki je lepo mlajše dekle, ki ima blond oziroma svetle lase. Ima zelo neizrazite obrvi, ima pa zato izrazite trepalnice. Ima v ušesih tudi uhan, ima zelo svetlo polt, predvidevam, da ima tudi veliko ličil. Ima svetlo rdeče ustnice in pa kristalno bele zobe. Na sliki je moški, približne starosti, bi rekel, da je trideset. Menim, da je po poklicu dirkač, saj ima oblečen kombinezon. Ima podolgovat obraz, veliko čelo in na zelo kratko postrižene lase oziroma skoraj plešast. Ima zelo izrazite obrvi, črne. Ima pa tudi črne oči in ima zelo veliko brado in pa njegov pogled je zelo jezen. Ima pa majhna ušesa. Na sliki je obraz moškega, ki ima kratke črne lase, rjave oči, ima dokaj izrazite obrvi, ima celo uhan v ušesu, ob se smeje in ima nekaj gub in ima temno polt. Na sliki je mlajša ženska. Na prvi pogled takoj opazim, da je azijskega rodu, saj ima standardni azijski obraz, ima bolj podolgovate oči, temne. Ima lep nasmeh, ima skoraj nič gub in ima tudi rjave lase, srednje dolge, oblečena pa je v kopalke. Na sliki je ženska, ki je mlajša, ima črne lase, ima tudi zelo temne oči, nima izrazitih brvi. Njena polt je svetlejša, ima zelo velike uhane in pa nima zelo izrazitih ustnic. Na sliki je obraz moškega, ki je zagotovo azijskega rodu, saj ima ozke, dolge oči. Ima zelo izrazite obrvi, črne, ima tudi črne kratke lase. Je nasmejan in ob nasmehu ima kar nekaj gub, ima pa tudi zelo lepe bele zobe. Na sliki je obraz moškega, ki ima srednjo temno polt, rjave krajše lase, ima velika ušesa. Zelo poudarjene obrvi, je pa oblečen v srajco in, rekelc. Ima pa tudi ozek obraz in ima modre oči.